Voorzitter, het is heel mooi dat we elkaar eendrachtig op de schouder slaan om met elkaar te vieren dat wij het wegwerpplastic in Europa verbieden. En terecht, want ik meen oprecht dat dit een heel goed resultaat is.

Het heeft dus blijkbaar acht jaar geduurd voor dit wetsvoorstel om de uitgang van het Berlaymont gebouw te vinden. Het toont eens te meer aan dat het gevoel van urgentie nog altijd veel te laag is. Het gevoel van urgentie dat business as usual gewoon simpelweg niet meer kan. Het gevoel van urgentie dat het landbouwbeleid, het cohesiebeleid, het transportbeleid, het economisch beleid, enzovoort, enzovoort, echt radicaal veranderd moet worden.